Zunächst einmal kann ich nur den Gedanken sehr intensiv unterstützen, dass wir die Europäische Digitale Agenda auch vorrangig dazu nutzen, kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen zu wettbewerbsfähigen Unternehmen auf dem Weltmarkt zu machen und dort so zu fördern, dass sie in der Zukunft erfolgreich sein können. Als zweites gilt es aber auch, die sogenannten Monopolisten, ob sie Suchmaschinen oder anderer Art sind, in die Schranken zu weisen und sie darauf hinzuweisen, auch wenn sie sich außerhalb der Europäischen Union aufhalten, dass sie sich an europäische Regeln zu halten haben.

durch scheinbar harmlose Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen plötzlich private Daten zu öffentlichen Daten machen und plötzlich millionenfach Daten und Adressen für sich in Anspruch nehmen und nicht für die Zwecke, für die sie sie eigentlich ursprünglich erhalten haben. Die Menschen erwarten von uns, dass wir Datenschutz in adäquater Weise betreiben, ohne dass wir gleichzeitig jedes Kleinstunternehmen mit denselben Datenschutzregeln überfordern, die wir an Unternehmen stellen, die einen Milliardenumsatz von Daten haben und sie entsprechend nutzen. Ich habe den Eindruck, dass wir nach wir vor gegenüber den Monopolisten noch sehr zaghaft sind und sie ziemlich deutlich in die Schranken weisen müssen, da ansonsten eine digitale Agenda nicht erfolgreich sein kann, da sich die Monopolisten nicht an Wettbewerbsregeln halten. Deshalb müssen wir die Wettbewerbsregeln ändern.